ég flyt hér tillögu til þingsályktunar sem var dreift hér á síðasta þingi en náði þá ekki fram að ganga þetta er því endurflutningur á því máli þetta er tillaga til þingsályktunar um grundvallarskilgreiningar löggæslu á íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir ísland flutningsmenn að þessari tillögu auk þess er hér stendur eru vigdís hauksdóttir sigmundur davíð gunnlaugsson birkir jón jónsson höskuldur þórhallsson siv friðleifsdóttir eygló harðardóttir sigurður ingi jóhannsson ragnheiður ríkharðsdóttir birgir ármannsson kristján þór júlíusson einar k guðfinnsson og unnur brá konráðsdóttir tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra að skipa nefnd hagsmunaaðila og fulltrúa allra þingflokka á alþingi um grundvallarskilgreiningar á löggæslu og gerð löggæsluáætlunar fyrir ísland nefndin hafi eftirfarandi hlutverk fyrstu að skilgreina öryggisstig á íslandi annað að skilgreina þjónustustig lögreglu þriðja að skilgreina mannaflaþörf lögreglu fjórði að skilgreina þörf lögreglunnar fyrir fjármagn stjórnvöld skulu leitast við að veita nefndinni alla nauðsynlega aðstoð sem hún óskar eftir við störf sín svo sem með því að veita upplýsingar og aðgang að gögnum og skýrslum stjórnvalda um málefni sem falla undir störf nefndarinnar jafnframt skal nefndin geta ráðfært sig við þá sérfræðinga sem hún telur þörf á ráðherra leggi skýrslu nefndarinnar fyrir alþingi eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og tólf greina gerð er svohljóðandi með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að innanríkisráðherra skipi nefnd til að fjalla um löggæslumál hér á landi gert er ráð fyrir að í nefndinni eigi sæti þingmenn úr þeim flokkum sem sæti eiga á alþingi sem og fulltrúar frá hagsmunaaðilum svo sem ríkislögreglustjóra og landssambandi lögreglumanna samkvæmt tillögugreininni hefur nefndin fjórþætt hlutverk og er gert ráð fyrir að hún skili innanríkisráðherra skýrslu sem hann leggi fyrir þingið eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og tólf í framhaldinu verði unnin löggæsluáætlun fyrir ísland í tillögugreininni kemur fram að stjórnvöld skuli leitast við að veita nefndinni alla þá aðstoð sem hún óskar eftir meðal annars með því að veita henni aðgang að gögnum og skýrslum stjórnvalda þar með talin þeim sem utanaðkomandi aðilar hafa unnið um þau málefni sem falla undir málefnasvið nefndarinnar þá getur nefndin kallað til sín aðila til að veita upplýsingar og ráðleggingar hér má nefna sem dæmi starfsmenn lögreglunnar og sérfræðinga svo og fulltrúa innanríkisráðuneytis ríkislögreglustjóra landssambands lögreglumanna lögreglustjórafélags íslands og félags yfirlögregluþjóna framlagning þingsályktunartillögunnar miðar að því að skilgreina eðli og umfang lögreglustarfsins auk þess að skilgreina ítarlega þau verkefni sem lögreglu er ætlað að sinna og hver kostnaður ríkissjóðs er af störfum lögreglu hverju sinni jafnframt er tilgangurinn að efla kostnaðarvitund þingsins hvað varðar löggjöf um verkefni lögreglu og þar með koma á faglegri aðkomu þingsins að þessum málaflokki flutningsmenn tillögunnar gera ráð fyrir því að með þessari vinnu og í kjölfar hennar það er með því að lögð verði fram löggæsluáætlun megi jafnvel búast við betri nýtingu fjármuna hins opinbera til löggæslu og síðast en ekki síst ákveðinni fjárhagslegri hagræðingu að mati flutningsmanna mun tillagan verði hún samþykkt varpa ljósi á raunverulegan rekstrarkostnað löggæslu á íslandi einnig geti samþykkt hennar komið í veg fyrir illa eða lítt ígrundaðar ákvarðanir í þessum mikilvæga málaflokki sem meðal annars hafa birst í stofnun nýrra embætta og stofnana sem og niðurlagningu þessara sömu embætta og stofnana nokkru árum síðar allt eftir geðþótta kjörinna þingmanna og ráðherra eða fjárhag ríkisins hverju sinni

rétt er og að nefna það í þessu samhengi að mjög víða erlendis eru löggæsluáætlanir samþykktar af löggjafarsamkundum viðkomandi þjóða og þannig hefur norska þingið um árabil samþykkt löggæsluáætlun fyrir noreg

í fyrstu málsgrein fyrstu greinar lögreglulaga númer níutíu nítján hundruð níutíu og sex er mælt fyrir um það hlutverk ríkisins að halda uppi starfsemi lögreglu í annarri málsgrein er hlutverk lögreglunnar skilgreint með eftirfarandi hætti a að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu leitast við að tryggja réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta starfsemi b að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna og ríkisins c að vinna að uppljóstran brota stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi við það sem mælt er fyrir um í lögum um meðferð sakamála og öðrum lögum d að greiða götu borgaranna eftir því sem við á og aðstoða þá þegar hætta steðjar að e að veita yfirvöldum vernd eða aðstoð við framkvæmd starfa sinna samkvæmt fyrirmælum laga eða venju eftir því sem þörf er á f að starfa í samvinnu við önnur stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum verkefni sem tengjast starfssviði lögreglu g að sinna öðrum verkefnum sem henni eru falin í lögum eða leiðir af venju í ljósi umfangs lögreglustarfsins geta skilgreiningar annarri málsgrein fyrstu greinar lögreglulaga tæplega talist fullnægjandi til að lögregla geti sinnt lögskipuðu hlutverki sínu samkvæmt lögreglulögum og öðrum þeim fjölmörgu lögum sem samþykkt hafa verið á alþingi sem og aragrúa reglugerða án þess að fyrir liggi sú vinna sem þingsályktunartillaga þessi kveður á um flutningsmenn telja það hafa sýnt sig undanfarin ár og áratugi að ýmsar ákvarðanir eru teknar bæði á alþingi og í ráðuneytum sem fela lögreglu verkefni að lögum og reglugerðum án þess að jafnhliða hafi farið fram skilgreiningar á þeim kostnaði sem leggst á rekstur lögreglu í landinu við samþykkt þessara laga og reglugerða í tengslum við skipulagsbreytingar hjá lögreglunni nítján hundruð níutíu og sjö með niðurlagningu rannsóknarlögreglu ríkisins og stofnun embættis ríkislögreglustjóra auk skipulagsbreytinga frá árinu tvö þúsund og sjö hefur orðið æ ljósara að þeir fjármunir sem ákvarðaðir eru á fjárlögum hvers árs til löggæslu hrökkva illa eða jafnvel alls ekki til að halda úti lögbundnu hlutverki lögreglunnar þessi staðreynd hefur orðið æ ljósari í tengslum við þær skipulagsbreytingar á lögreglu sem boðaðar hafa verið á komandi missirum svo sem sést hefur í málflutningi landssambands lögreglumanna sveitarstjórna víða um land og fjölmiðla það er því afar brýnt að mati flutningsmanna að þegar verði hafist handa við þær grundvallarskilgreiningar á störfum lögreglu sem eru lagðar til í þessari þingsályktunartillögu og taldar eru upp í upphafi tillögunnar fjölmargar skýrslur hafa verið unnar undanfarin ár og áratugi um hlutverk og störf lögreglu bæði hér á íslandi og í löndum sem við miðum okkur gjarnan við þar sem meðal annars er að finna að hluta til þær upplýsingar sem lagt er til með þessari þingsályktunartillögu að verði skilgreindar nærtækt væri að leita í smiðju nágranna okkar á norðurlöndunum um upplýsingar í þessum efnum að mati flutningsmanna þessarar tillögu er nauðsynlegt að þingmenn átti sig á umfangi verksins og þeirri vinnu sem inna þarf af hendi og fylgja því lauslegar skilgreiningar á þeim lykilhugtökum er sem tillagan snýr að fyrstu öryggisstig á íslandi að mati flutningsmanna þarf að leggja ítarlegt mat á þær hættur og ógnir sem steðja að íslensku samfélagi hér þarf einnig að horfa til þess hvað þingheimur telur eðlilegt öryggi fyrir þá sem búa á íslandi starfa hér eða heimsækja landið við skilgreininguna væri nærtækast að horfa til þeirrar vinnu sem liggur fyrir í því hættumati sem utanríkisráðherra fól sérstökum starfshópi að vinna að undir lok árs tvö þúsund og sjö en formaður þess starfshóps var valur ingimundarson prófessor auk vals áttu sæti í starfshópnum birna þórarinsdóttir stjórnmálafræðingur ellý katrín guðmundsdóttir forstjóri einar benediktsson sendiherra jón ólafsson prófessor jón sigurðsson rekstrarhagfræðingur margrét s björnsdóttir forstöðumaður ólafur þ stephensen ritstjóri silja bára ómarsdóttir forstöðumaður sturla sigurjónsson sendiherra þór whitehead prófessor þórir ibsen skrifstofustjóri og þórunn j hafstein skrifstofustjóri ráðgjafi starfshópsins var alyson bailes fyrrverandi forstöðumaður friðarrannsóknastofnunarinnar í stokkhólmi starfsmaður hópsins var erlingur erlingsson sendiráðsritari þá er einnig rétt að horfa til þeirrar vinnu sem unnin var hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra sem miðar að því að leggja mat á þær hættur sem steðja að íslandi er kemur að hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi svo eitthvað sé nefnt að síðustu væri hér einnig rétt að horfa til hættumats í tengslum við almannavarnaverkefni hvers konar svo sem eldgos snjóflóð jarðskjálfta og svo framvegis en hlutverk lögreglu er kemur að framkvæmd slíkra verkefna er gríðarlega umfangsmikið og krefst jafnan mikils mannafla annars þjónustustig lögreglu eins og fyrr segir er hlutverk lögreglu skilgreint í lögreglulögum ljóst er að sú skilgreining er engan veginn tæmandi og þaðan af síður fullnægjandi til að lýsa hlutverki lögreglu í nútímasamfélagi það hefur viljað bregða við að engar fjárveitingar hafi verið skilgreindar til aukinna verkefna lögreglu því er nauðsynlegt að verkefni lögreglu verði skilgreind ítarlega það er hvaða verkefnum lögregla á eða á ekki að sinna og það verði svo tryggt að ítarleg kostnaðargreining fylgi lagafrumvörpum þar sem kveðið er á um aðkomu lögreglu og sömuleiðis að fjárveitingar verði tryggðar til lögreglu til að gera henni kleift að taka að sér þau auknu verkefni sem henni yrðu falin við samþykkt laga frá alþingi þessi skilgreining krefst þess að ítarleg úttekt fari fram á öllum gildandi lögum og reglugerðum og kostnaðarmat lagt á þátt lögreglu við framkvæmd þeirra starfa sem henni eru falin í þessum sömu lögum og reglugerðum hér væri nærtækt að líta til þeirrar vinnu sem unnin var af hálfu ríkislögreglustjóra í tengslum við frumvarp um skipulagsbreytingar í lögreglu sem lagt var fram á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi og gerð var grein fyrir í skýrslunni skilgreining á grunnþjónustu lögreglunnar sem kom út í október tvö þúsund og níu þriðja mannaflaþörf lögreglu við skilgreiningu á þessum þætti þarf að horfa til þeirra skilgreininga sem koma út úr vinnu við skilgreiningu á öryggisstigi og þjónustustigi lögreglu samanber fyrstu og önnur lið tillögunnar þar sem ljóst má telja að ekki er hægt að áætla þann mannafla sem þarf til að halda úti löggæslu á íslandi án þess að fyrir liggi niðurstaða um þessi tvö framangreind atriði

hér þyrfti einnig að horfa til þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á eðli og hlutverki lögreglu til dæmis í danmörku í kringum miklar skipulagsbreytingar sem þar voru gerðar á lögreglu á árinu tvö þúsund og sjö og má þar til að mynda nefna doktorsritgerð rex degnegaard sem starfar við viðskiptaháskólann í kaupmannahöfn sú skýrsla var gefin út í júlí tvö þúsund og tíu einnig væri nærtækt að líta til vinnu sem unnin hefur verið til dæmis í bretlandi og hollandi sem miðar að því að setja upp reiknilíkan fyrir lögreglu þar sem meðal annars er horft til afbrotatölfræði og þróunar þegar kemur að því að áætla fjármuni og mannafla til löggæslustarfa að síðustu er og rétt að nefna að embætti ríkislögreglustjóra hefur í að minnsta kosti tvígang sent frá sér skýrslu um mannaflaþörf lögreglu á íslandi fjórða fjárveitingar til lögreglu þegar lokið hefur verið vinnu við þær skilgreiningar sem lagðar eru til er fyrst hægt að hefja þá vinnu að áætla fjárveitingar til lögreglu enda liggi þá fyrir ítarlegar skilgreiningar á því öryggisstigi sem stjórnvöld telja æskilegt að sé á íslandi auk þess sem fyrir liggja greinargóðar skilgreiningar á öllum störfum lögreglu það er þjónustustigi hennar og svo framvegis þessi vinna miðar að því að fjárveitingavaldið átti sig á eðli og umfangi lögreglustarfsins og þeirri staðreynd að verði lögreglu falin viðbótarverkefni muni það eðli máls samkvæmt hafa í för með sér aukinn kostnað við rekstur lögreglunnar sú vinna sem lagt er til að verði hafin með þessari þingsályktunartillögu yrði að mati flutningsmanna hennar ágætis grundvöllur fyrir vinnu alþingis við að útfæra og í framhaldinu samþykkja sérstaka löggæsluáætlun fyrir ísland virðulegi forseti þessi þingsályktunartillaga markar í raun ákveðin tímamót þar sem lagt er til að gerðar verði grundvallarskilgreiningar á löggæslu fyrir ísland það er vitanlega þannig að í lögum er kveðið á um hlutverk lögreglu eins og komið afar fram í máli mínu það er hins vegar þannig að ekki hefur verið gerð viðlíka heildstæð úttekt eða vinna eins og hér er rætt um að gera það er að það sé farið í að skilgreina öryggisstig þjónustustig og mannaflaþörf og út frá því sé fjárhagsrammi lögreglu samþykktur eða gerður það er því þannig frú forseti að þessi tillaga mun væntanlega fara til allsherjar og menntamálanefndar og vonandi mun nefndin taka tillöguna sem fyrst til umfjöllunar og afgreiðslu ég held að það sé ekki vanþörf á því í ljósi allrar umræðu sem átt hefur sér stað um öryggismál á íslandi um lögreglu og hlutverk hennar mannafla fjárþörf og þess háttar að þessi vinna verði sett í gang hið fyrsta unnið hratt og örugglega til þess að hægt sé að fara svo með málið á næsta stig